Gospod predsednik, spoštovani kolegice in kolegi, danes ustanavljamo preiskovalno komisijo z dolgim imenom, ki jo pa lahko imenujemo tudi preiskovalna komisija DUTB. Preiskovalna komisija bo ugotavljala odgovornost nosilcev javnih funkcij v DUTB, v Banki Slovenije, ki je odobrila prenos sredstev na DUTB, vladi kot skupščini DUTB ter upravnih odborov DUTB, v skladu s prvim členom zakona o parlamentarni preiskavi se parlamentarna preiskava opravi v zadevah javnega pomena, da se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za odločanje državnega zbora o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij za spremembo zakonodaje na določenem področju in za druge odločitve državnega zbora iz njegove ustavne pristojnosti. Namen in smisel parlamentarne preiskave je torej v ugotavljanju in raziskovanju dejanskih stanj v zadevah javnega pomena. Vsekakor menimo, da javnega pomena preiskava upravljanja DUTB, ki je upravljala zdaj več kot milijardo in pol sredstev, sedaj je tega ostalo še za osemsto šestinosemdeset milijonov evrov. Republika Slovenija je ustanovitelj DUTB in je družba v stoprocentni lasti. Sredstva za upravljanje DUTB so javna, prav tako dolg DUTB vpliva na dolg sektorja države, oslabitve v DUTB v preteklosti pa vplivajo negativno na saldo sektorja države, zaradi tega je potrebno še posebno pozornost glede DUTB tudi z vidika upravljanja javnih financ države. Glede vloge DUTB je potrebno povedati, da je bila ustanovljena z namenom pomagati pri prestrukturiranju bank sistemskega pomena, ki so se znašle v težavah, po prenosu terjatev na DUTB je vloga DUTB zagotoviti največji mogoči donos za državo in davkoplačevalce, prav tako je naloga DUTB odplačati obveznice z državnim poroštvom, ki so bile izdane kot plačilo za prenesena sredstva, in ustvariti zahtevani donos na prvotno vplačani kapital s strani Republike Slovenije. Temeljno poslanstvo DUTB je na podlagi zakona uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank, sprejetih smernic v delovanju DUTB, strategiji DUTB in statutu, tako naj bi DUTB upravljala prevzeto premoženje po pravilih poslovno-finančne stroke ter najvišjih etičnih standardih upravljanja. Glede na vse primere prodaj, ki jih zasledimo v medijih, se poraja dvom, da se bo zagotovil največji donos za državo, zaradi tega je potrebno ugotoviti, kateri so bili javni nosilci, ki so delovali v nasprotju s cilji povrnitve največjega možnega zneska za nas davkoplačevalce. Parlamentarna komisija je instrument iskanja odgovornosti nosilcev javnih funkcij in zato je njena vloga jasna. Vsekakor pričakujemo, da bodo tudi organi pregona odigrali svojo vlogo in raziskali vse domnevne primere oškodovanja državnega premoženja tudi na podlagi dela naše parlamentarne preiskave. Vloga DUTB še vedno ostaja pomembna, v lasti ima še pomemben del premoženja in terjatev. DUTB naj bi prodala vse svoje premoženje do leta do konca leta dva tisoč dvaindvajset, lahko bi pa tudi vlada predlagala državnemu zboru ukinitev DUTB, če DUTB proda več kot odstotkov prevzetih obveznosti. Presežek tega premoženja naj bi se na podlagi obstoječega zakona prešel na SDH, po našem mnenju pa bi lahko ta denar šel na demografski sklad, ker so se v času krize tudi upokojenci odrekali zaradi sanacije bank. Zaradi vsega povedanega v poslanski skupini Desus podpiramo preiskavo parlamentarne skupine za DUTB. Hvala lepa.